Én magam is prioritásnak tekintem ezt a kérdést, és réges régen túl vagyunk, képviselőtársak, a szavak szintjén, gondoljanak csak az adó cselekvésiterv elfogadására, a számos jelentésre, amelyben tartalmi üzeneteket is küldtünk.

Mindent meg kell ragadni annak érdekében, hogy az adókijátszókat és az adócsalókat elkapjuk, és ezt a tevékenységet megszüntessük.

Jelentésemben megfogalmaztam egy intelligens adóinformációs rendszer létrehozásának szükségességét, amelyhez kiválóan illeszkednének azok a mutatószámok. Belőlük képezhetők lennének az adatok ahhoz, hogy meg tudjuk határozni azt a mértéket, amely elfogadható tűrésmérték, és ehhez tudnánk célértékeket is rendelni az adócsalás és az adóelkerülés vonatkozásában.